herra forseti við erum hér í umræðu um skýrslu sem er búið að gera marklausa og við höfum ekki fengið neinar almennilegar skýringar á því hvernig eigi að fara með þetta mál hér í þinginu ekki trúi ég því að hæstvirtur utanríkisráðherra ætli hér að mæla fyrir þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar og heimssýnar seint í kvöld þetta hlýtur að vera eitt af flaggskipum ríkisstjórnarinnar og stjórnarliðar vilja vera hér og fá kalt ljós á umræðuna í þessu mikilvæga máli þeirra en ég er ekki að hugsa um stjórnarmeirihlutann þegar ég greiði atkvæði gegn kvöldfundi heldur bara því að ég tel miðað við þá fundarstjórn sem hér hefur verið og svaraleysi um meðferð þessarar skýrslu algerlega óþarft að vera að hafa þingfundi fram eftir kvöldið